Panie Przewodniczący! Przyjęcie wieloletnich ram finansowych to nasze wielkie zadanie. Parlament Europejski ma mandat negocjacyjny zarówno w odniesieniu do wydatków, jak i dochodów w następnych wieloletnich ramach finansowych.

Naszym zdaniem Komisja powinna przygotować plan awaryjny na wypadek opóźnień w przyjęciu nowych ram finansowych.

Rezolucja ta powinna zostać poparta jak najszybciej, aby przejść do negocjacji.